Als schaduwrapporteur op CCTB en DAC6 zijn eerlijke belastingen de afgelopen maanden een belangrijk onderdeel van mijn werk geweest. Het kan niet langer zijn dat eerlijke, hardwerkende ondernemers de prijs betalen voor een systeem dat niet naar behoren functioneert. Zoals de Commissie heeft aangetoond, lopen we enkel aan btw jaarlijks 50 miljard euro aan inkomsten mis. Dit is geld dat uit het illegale circuit moet worden gehaald en naar cruciale infrastructuur, gezondheidszorg en onderzoek zou moeten gaan. Goederen, diensten en kapitaal stoppen al lang niet meer aan de grenzen van onze lidstaten. Een oplossing moet dan ook grensoverschrijdend zijn en moet steunen op samenwerking door het uitwisselen van informatie, met behulp van de relevante agentschappen, maar ook tússen de agentschappen. Eveneens is dit een kans om de huidige systemen en procedures te vereenvoudigen en zo de administratieve lasten voor onze bedrijven te verlagen.

Ten slotte, of het nu om directe of indirecte belastingen gaat, het wordt tijd dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert. De inspanningen van de Commissie zijn voor mij alleszins een stap in de goede richting.